frú forseti það var viðtekin venja fyrir einum ellefu til tólf árum í starfsaðferðum á alþingi að stjórnarandstaðan gegndi formennsku í ákveðnum nefndum það gafst ágætlega framan af og ég deili þess vegna ekki skoðunum mínum með háttvirtum þingmanni um það að stjórnarandstaðan eigi ekki að vera í lykilhlutverki á vettvangi þingsins og jafnvel að stýra ákveðnum starfsaðferðum og starfsháttum sem náttúrlega er lykilatriði með formennsku í ákveðnum nefndum þetta geri ég ekki út af einhverri valdafíkn vegna þess að ég vilji koma þingmönnum hreyfingarinnar að eða framsóknarflokksins eða sjálfstæðisflokksins heldur til að ná meira jafnvægi í störfum þingsins vegna þess að ég hef ekki upplifað það beint undanfarin ár á þingi að það sé mikið jafnvægi á milli stjórnar og stjórnarandstöðu við höfum kallað eftir meira samráði við ríkisstjórnina og ég vonast til þess að það samstarf muni fara að bera einhvern árangur og menn fari að vinna meira saman við höfum meðal annars átt fundi með forustumönnum ríkisstjórnarinnar um þær hugmyndir sem framsóknarflokkurinn hefur teflt fram um þjóðarsáttarhugmyndir í tíu liðum og þeim var ágætlega tekið nú veltur það á ríkisstjórninni hvernig framhaldið á því verður ein af þeim hugmyndum sem við teflum þar fram er akkúrat að takast á við kreppuna og ég er einfaldlega ekki búinn að sjá að íslenskt samfélag þoli allar þessar skattahækkanir sem eru að ganga yfir heimilin í landinu og fyrirtækin í landinu því miður er allt við frostmark á þeim bænum og það þarf að fara að grípa til einhverra örvandi aðgerða og það þarf að setja meiri kraft í atvinnulífið og það gerum við meðal annars með hófstilltri skattastefnu fyrir mína hluti finnst mér að þessi ríkisstjórn sé komin fulllangt til vinstri í þeim efnum